Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Prvič sem menila, da je lapsus, ampak se ponavlja. Midva se ne tikava, mogoče na kakem hodniku v tej dvorani, ne, reče "se izvolite" in ne "izvoli". Hvala. Spoštovane poslanke in poslanci! Predstavljate si, da ste zaposleni v podjetju. Podjetje je pred časom s pomočjo strokovnjakov in v sodelovanju z vsemi zaposlenimi izvedlo reorganizacijo. Reorganizacija omogoči boljše pogoje dela za zaposlene in poskrbi tudi za boljšo izkušnjo uporabnikov in naročnikov. Manjši del zaposlenih z reorganizacijo ni zadovoljen, zato pripravi predlog za spremembo reorganizacije. Ta pa v resnici ne prinaša nobene nove rešitve, pač pa le predlaga vrnitev v staro stanje. Ne gre niti za premalo premišljen ali premalo kvaliteten predlog, gre le za vrnitev na staro stanje. Verjetno se nam na tej točki vsem zdi popolnoma logično, da gre za nesmiseln predlog, ki ne bo sprejet, ampak v državnem zboru je v imenu demokracije očitno mogoče tudi nesmiselno. Tudi serijsko vlaganje enih in istih predlogov sprememb zakonov, ki ne spreminjajo ničesar, pač pa le predlagajo vrnitev na staro stanje. Pred nami je namreč predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu, ki ga je predlagatelj z enako vsebino predlagal že aprila dva tisoč šestnajst in je bil že takrat zavrnjen. Ne le da so mu nasprotovali poslanci in vlada, nasprotovali so mu tudi vinogradniki in vinarji. S prvim januarjem dva tisoč štirinajst je namreč v veljavo stopila novela zakona o vinu, ki je imela za svoj osnovni cilj zmanjševanje sivega trga in odpravo nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina. Težnja je bila, da se zaščiti tako potrošnik kot tudi pridelovalec grozdja in vina. Predlagane spremembe je pripravila delovna skupina, ki je bila sestavljena ic iz predstavnikov vinarjev in predstavnikov vinarske inšpekcije. Med drugim je noveliran zakon določal tudi prepoved točenja neustekleničenega neustekleničenega vina v gostinskih lokalih, vendar pa se vino še vedno lahko prodaja kot odprto vino, a mora biti v ustrezno zaprti embalaži in opremljeno z ustrezno oznako. Pri tem se za ustrezno embalažo šteje vsaka posoda, ki je ustrezna za hrambo živil. Glede na vrsto kvalitete vina so to lahko steklene posode z volumnom do deset litrov, pa vse do posod iz nerjavečega jekla volumna do vključno šestdeset litrov. Etikete pa morajo vključevati podatke o kakovosti, poreklu in pridelovalcu. Pridelovalci sami lahko v svojem proizvodnem obratu še vedno ponujajo neoriginalno polnjeno vino. Za kršitelje pa so globe pa so se globe občutno zvišale. Vinarska inšpekcija, ki izvaja nadzor nad upoštevanjem določb veljavne zakonodaje, ugotavlja, da je kršitev vsako leto manj. V letu dva tisoč sedemnajst so, denimo, ugotovili le petnajst kršitev. Uveljavitev novele ni povzročala težav in promet z neoriginalno polnjenim vinom se je v gostinskih obratih drastično zmanjšal. Delež vin, ki niso primerna za promet, se je zmanjšal kar za osemdeset odstotkov. Delež neidentičnih vin v prometu pa za trideset odstotkov. Izjemno vzpodbudni rezultati torej. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu, ki je danes pred nami, predlaga spremembo štiriinštiridesetega člena zakona o vinu, ki določa obliko, v kateri se lahko daje vino v promet končnemu potrošniku. Med drugim predlagam, da se ponovno dovoli točenje neustekleničenega vina in da se kazni za prekrške znižajo. Ker sta osnovni načeli obstoječega zakona o vinu predvsem zaščita potrošnika in zaščita pridelovalca grozdja in vina, ponovno vloženega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu v poslanski skupini Lista Marjana Šarca seveda ne bomo podprli.